stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber sextugustu og aðra grein þingskapa verður flutt í kvöld og hefst umræðan klukkan nítján fjörutíu samkomulag er um að fyrirkomulag umræðunnar verði þannig að umferðir verði þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu